Ich möchte mich herzlich bei Cristian Preda bedanken für diesen Bericht und dass er Indien auch in das Zentrum unserer Überlegungen einbringt. Herr Kollege van Orden, in diesem Augenblick geht in Indien die Sonne auf, und deswegen führen wir diese Debatte zu diesem Zeitpunkt. Aber Sie haben natürlich völlig Recht, dass dieses Indien von zentraler strategischer Bedeutung für uns ist, ökonomisch und politisch. Wir müssen sehen, dass Indien im Vergleich zu China einen entscheidenden Vorsprung hat Indien ist schon eine Demokratie und muss diesen politischen Systemwechsel nicht machen, dem China irgendwann unterworfen sein wird. Dies sollte ein gewichtiger Grund für uns sein, hier mit Indien enger zusammenzuarbeiten ein Indien, das diesen Systemvorsprung schon hat und jetzt auch im ökonomischen Bereich von größerer Bedeutung sein wird. Wenn wir Indien stärken und eine größere Kooperation mit Indien haben, können wir im gesamten asiatischen Raum zu einer gewissen Ausgewogenheit kommen. Wenn ich die Vorstellung von China sehe mit der Seidenstraße und manchem anderen mehr, würde ich mich wohler fühlen, ein starkes Indien zu haben, mit dem wir enge Beziehungen haben.